Spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Zdaj. Niste odgovorili, bi rekel, na bistvo mojega vprašanja, spoštovani minister. In sicer to se mi zdi, da je bi rekel vse, da gre bistveno prepočasno, kajti zdaj se mi zdi, da je tako na Ministrstvu za finance, kot bi rekel, Ministrstvo gospodarstvo, in ne nazadnje tudi vlada, iščete določene obvode upravljanja državnega premoženja preko DUTB-ja. DUTB ni vključen v upravljanje strategije državnega premoženja, vsaj po mojem vedenju, tista, ki je bila sprejeta dva tisoč petnajst in danes se na veliko govori, da bo DUTB upravljal turistični holding. Spoštovani minister! Vi ste resorni minister, pokrivate bi rekel tako SDH, bi rekel, pokrivate tako DUTB, ste lahko, bi rekel, v nadzornem svetu na sejah prisotni tako v SDH-ju kot v DUTB-ju. Zanima me, zakaj takšen obvod. Zakaj ste se odločili, da naj bi DUTB upravljal s turističnim holdingom? Zakaj ne bi DUTB upravljal, bi rekel, s tako imenovano novo Adrio, če bo do tega prišlo? In ne nazadnje, informacija izpred enega tedna nazaj, da naj bi, država želi vzpostaviti nov bančni steber z vstopom, lastniškim deležem v Deželno banko. To so, to so navedbe v medijih. Če lahko to komentirate. In a ne bi bilo smiselno, bi rekel, pa zdaj čim prej prinesti, poslati v državni zbor spremenjeno strategijo upravljanja državnega premoženja, kajti tukaj se mi zdi, da gre pa res v en obvod, no, in predvsem vlada je odgovorna za opravljanje državnega premoženja in tukaj gre na konec koncev seveda za davkoplačevalski denar. Zanima me še enkrat. Ali bo DUTB prišel pod okrilje upravljanja državnega premoženja, strategijo ali ne in turistični holding, zakaj pod okrilje DUTB-ja in ali držijo navedbe za vzpostavitve novega bančnega stebra?